Dużo dobrego w czasie prezydencji szwedzkiej wydarzyło się w Unii. W trudnym przecież okresie kryzysu i oczekiwań na akceptację traktatu lizbońskiego. Nie podzielam jednak opinii, że mamy inną Unię czy nową Unię.

Tak naprawdę ogólne zapisy traktatu musimy wypełnić nie tylko szczegółową treścią, ale konkretnymi rozwiązaniami praktycznymi. Ważny jest podział kompetencji dla kluczowych stanowisk czy wreszcie, jak ustalimy relacje pomiędzy instytucjami unijnymi, w tym nową rolę Parlamentu Europejskiego. Moje obawy wzbudza możliwe ograniczenie funkcji prezydencji rotacyjnej państw członkowskich, które z taką determinacją przygotowywały się i pełniły funkcję przewodniczenia. Jeśli obok stałego przewodniczącego Rady Europejskiej nie będzie także sprawozdawał tu i był z nami na sali przywódca kraju pełniącego przewodnictwo, to Unia będzie niepełna i straci na swojej różnorodności. Kraje, które przewodniczą dalej muszą twórczo inspirować nowe działania, a stały przewodniczący Rady Europejskiej zapewnić koordynację, ciągłość i spójność działań Unii.